Bei der großen Agenda wird man die Probleme gar nicht lösen können. Ich möchte den Kommissionspräsidenten ausdrücklich unterstützen in seiner Aussage, dass Solidarität und Verantwortung gefordert sind.

Einige Kollegen haben auf die Gemeinschaftsmethode hingewiesen. Wir fordern mit Nachdruck, dass die demokratischen Fortschritte der letzten 30 Jahre jetzt nicht durch den Rat umgekehrt werden. Wir brauchen keine neue Organisation der Eurozone, eigene Sekretariate, so wie es von Teilen des Rates vorgeschlagen wurde. Wir haben die Kommission, und die Kommission ist gefordert. Wenn die Kommission ihre Aufgabe wahrnimmt, hat sie unsere Unterstützung bei der Regulierung der Finanzmärkte, bei der Definition langfristiger Ziele, bei der Durchsetzung der Gemeinschaftsmethode.

Man darf den Boten nicht erschießen, der die schlechten Nachrichten überbringt.